Herr Kommissionspräsident! Die Frage des Weiterbestandes der Opel Werke bewegt die europäische Öffentlichkeit, und sie war auch von großer Bedeutung im deutschen Bundestagswahlkampf. Lange vor der Wahl wusste man schon, dass ein Verkauf an das von Magna geführte Konsortium geplant war, doch die Europäische Kommission hat erst am

Das hat ja einen wichtigen Effekt auf den Ausgang der Wahl in Deutschland.